Haben Sie das gesagt, oder sind das die Lobbyisten? Eine massive Kampagne gäbe es aus Fehlinformation und Beschuldigungen, um nicht nur den Kommissionsvorschlag, sondern den gesamten europäischen Saatgutsektor zu diskreditieren. Haben Sie das eben gesagt?

Herr Kommissar, Sie sind ein Lobbykommissar! Sie besorgen hier das Geschäft von ganz anderen. Und wir wissen, um Henry Kissinger zu zitieren, wer die Nahrungsmittelversorgung kontrolliert, der kontrolliert die Menschen. So, wie Sie hier vorgehen, spielen Sie die Macht über die Menschen in die Hand von ganz wenigen Konzernen. Gehen Sie, bitte!